Innerhalb des Dienstes haben wir zahlreiche Kompetenzüberlappungen und unzulängliche Strukturen. Wir haben die kleinsten Generaldirektorate aller EU Institutionen.

Das halte ich insgesamt für absolut verheerend! Die Delegationen selber, die EU Botschafter, sind vielfach mit bürokratischer Arbeit überlastet, bei denen ihnen der Dienst überhaupt nicht hilft. Ich fordere den Dienst auf, diese Missstände abzustellen!